Frau Präsidentin, Herr Kommissar Lewandowski, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Reform des Europäischen Solidaritätsfonds ist richtig und sie war notwendig. Die Naturkatastrophen, die angesprochen wurden Überschwemmungen, Erdbeben und auch Waldbrände bringen Menschen unverschuldet in Not, und da ist es gut, dass es Hilfe gibt. Ich habe mir als Vorsitzender des Haushaltskontrollausschusses im vergangenen Jahr bei den Überflutungen entlang der Donau vor Ort ein Bild gemacht und mich dafür eingesetzt, dass die Mittel schneller abfließen für die betroffenen Menschen an Donau und Elbe in Deutschland, aber auch in Tschechien und in Österreich, und in den anderen Ländern, die davon betroffen waren. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen, Herr Lewandowski, und bei der Kommission bedanken, dass Sie es möglich gemacht haben, dass diese Mittel dieses Mal früher zur Verfügung gestellt wurden. 360 Millionen das war praktisch schon ein Vorgriff auf das künftige Handhaben des Europäischen Solidaritätsfonds. Wir wollen unbürokratisch helfen, schneller helfen.

Wenn es Haushaltsreste gibt, brauchen wir kein neues Geld. Allerdings sollten wir alle Anstrengungen bündeln, um die Ursachen der Probleme zu bekämpfen, etwa indem Flächenversiegelung zurückgedrängt wird, indem Hochwasserschutz an den Oberläufen der Flüsse organisiert wird. Aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass die weltweiten Klimaveränderungen Menschen auch unverschuldet in eine Notsituation bringen können. Bei meinem Besuch in der Stadt Barby an der Elbe musste ich feststellen, dass einige der betroffenen Hausbesitzer künftig keinen Versicherungsschutz mehr haben, weil die Versicherungen zwar den Schaden reguliert haben, aber jetzt nicht mehr bereit sind, die betroffenen Hausbesitzer zu versichern oder, wenn sie versichern, dann zu horrenden Prämien.

Ich glaube, dass wir hier auch darüber nachdenken müssen, dass wir einen anderen Rechtsrahmen schaffen, denn die Menschen jedenfalls sollten Versicherungsschutz haben. Mit dem Europäischen Solidaritätsfonds haben wir die Hilfe für Menschen die in Not geraten sind, jetzt verbessert, und dafür danke ich allen Beteiligten.